hopen dat onze onderhandelaars verder constructief en nu er een kleine opening gemaakt schijnt te worden met de nodige flexibiliteit onderhandelen, met respect voor de principes van de backstop en met respect voor de integriteit van de interne markt.